Seitdem ist es durch Krieg, Korruption und Diktatur immer tiefer in die Krise hineingekommen, und heute haben wir es mit postkommunistischen oder spätkommunistischen Strukturen zu tun, hinter denen internationaler Raubtierkapitalismus steckt also eine sehr unappetitliche Mischung und sehr viel Kriminalität. Deshalb ist es dringend notwendig, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Denn das Land Laos braucht Persönlichkeiten wie Herrn Somphone, um zu gesunden, um wieder zur Demokratie zu werden, um wieder zum Frieden zu finden. Deshalb ist der Einsatz für Herrn Somphone nicht nur ein einzelner Menschenrechtsfall, sondern dringend notwendig für die Zukunft von Laos.